Kraje Afryki to jedne z najbiedniejszych krajów na świecie, a bieda doskonale o tym wiemy wywołuje wiele patologii. Patologie jednak nie dotykają tylko ludzi biednych, one dotykają także tych, którzy są bogaci.

Jeden z efektów to jest migracja z krajów biedniejszych, także z Afryki, właśnie tu do nas. Powiem szczerze, ja ze zdumieniem słuchałem tu wywodu jednego z kolegów, który w aspekcie, o którym mówimy, widział tylko problem kilku pomarańczy sycylijskich, a nie widzi problemu 500 milionów Europejczyków i ponad miliarda ludzi mieszkających w Afryce. Umowy międzynarodowe to w dzisiejszych czasach instrument nie tylko działania na rzecz wzrostu wymiany handlowej, nie tylko działania na rzecz wzrostu gospodarczego, ale także niwelowania różnic między społecznościami, ograniczania biedy, a więc jeśli ograniczania biedy, to także ograniczania patologii. Bądźmy przeciwko patologii, bądźmy za tą umową.